virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um úttekt á áhrifum schengen samstarfsins tillagan ályktar að fela innanríkisráðherra að láta gera ítarlega úttekt á áhrifum schengen samstarfsins á íslenskt þjóðfélag í úttektinni fælist meðal annars að kanna skyldur íslendinga og réttindi kostnað við samstarfið mannafla og tekjur af því sem sagt plúsana og mínusana þátttaka íslands í schengen samstarfinu hefur haft margvísleg áhrif á íslenskt samfélag bæði jákvæð og neikvæð það fer ekki á milli mála að margir landsmenn óttast að neikvæðu áhrifin séu of mikil opnunin óæskileg og kostnaðurinn mun meiri en tekjurnar mun meiri minna má á að aðalkosturinn sem kynntur var af stjórnvöldum á sínum tíma í aðdraganda samstarfsins var sá að íslendingar þyrftu ekki á vegabréfum að halda í ferðalögum milli schengen landa sá kostur vegur ekki þungt miðað við ýmislegt annað sem fylgir ferðamáta á schengen svæðunum dómsmálaráðuneytið hefur af og til svarað spurningum alþingismanna um einhver atriði þess sem hér er rætt um og spurt um en mikilvægt er að vinnuhópur sem saman standi af embættismönnum talsmönnum í atvinnulífi og verkalýðshreyfingunni legði hönd á plóginn til þess að kryfja þetta mál til mergjar embættismannaskýrsla er ekki nóg til þess að eyða öllum vafa þess vegna virðulegi forseti er þetta mál lagt hér fram til þess að reyna að skýra betur kostina og gallana og ábyrgðina sem því fylgir að vera í þessu samstarfi að lokinni umræðu óska ég þess að þessu máli sé vísað til allsherjarnefndar